Monsieur le Président, les élections législatives en Suède sont un nouvel avertissement pour l'Union européenne. En obtenant près de 20 des suffrages, les nationalistes sont devenus des acteurs incontournables de la vie politique suédoise. C'est avant tout le refus de la submersion migratoire qui explique leur percée. Je me suis moi même rendu en Suède et j'ai pu constater à quel point l'immigration de masse y est devenue un problème.

L'Union européenne doit écouter le message du peuple suédois et cesser de s'enfermer dans la tour d'ivoire de son mondialisme effréné. Les peuples européens veulent des frontières sûres et non la passoire qu'est devenu l'espace Schengen.

Écoutez les pendant qu'il en est encore temps et transformez avec nous l'Union européenne en Europe des nations. Sinon, c'est l'ensemble de la construction européenne qui disparaîtra.